Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, drage kolegice in kolegi. Nekaj najboljšega, kar se nam je zgodilo poleg tega, da smo dobili suvereno državo Slovenijo, je tudi to, da je Slovenija prvega maja dva tisoč štiri po volji ljudi, izraženi na referendumu, postala članica Evropske unije. Kasneje smo prevzeli tudi skupno evropsko valuto. To so gotovo zgodovinski izjemno pomembni premiki, dosežki, dosežki naših ljudi, naših državljank in državljanov. In to, da smo člani Evropske unije, seveda imamo priložnost, možnost tudi črpati evropska sredstva za naš razvoj. Evropska sredstva so praktično edina, praktično edina nepovratna sredstva, razvojna sredstva, pa jih ne znamo črpati. To, kar na odboru zadeve Evropske unije ugotavljamo že praktično cel prejšnji mandat, kar je ugotovilo za ta zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto dva sedemnajst računsko sodišče, so podatki, še več, so dejstva, ki niso dopustna. Mi samo kot državni zbor samo ugotavljamo, pa rečemo, ja, saj je v redu, pa zaključni račun, je rekla zgodovina. To je sicer res, je, je, je obdelava, obravnava nekih zgodovinskih finančnih podatkov, proračunskih podatkov iz prejšnjega leta, ampak tam, kjer smo naredili napake, se moramo iz tega tudi nekaj naučiti. Gospe in gospodje, ni dopustno, da smo v lanskem letu iz strukturnih skladov počrpali enaindevetdeset odstotkov manj denarja, kot je bilo v proračunu načrtovano. Ali po domače, beležimo enaindevetdesetprocentni izpad. In naprej, kar zadeva kohezijska sredstva, beležimo enainšestdesetprocentni izpad glede na načrt. Se pravi, če primerjamo realizacija, če primerjamo načrt, ki ga je naredila vlada in sprejela koalicija, beležimo minus enainšestdeset odstotkov. Če državni zbor na to ne reagira, potem je vse dovoljeno, predvsem tudi dajemo signal, da so dovoljene tudi nezakonite zadeve, da je dovoljeno delo, ki ga izvajajo visoki državni funkcionarji in uradniki, pa enostavno ne delajo s srcem, zakaj so tam postavljeni. Morda je, ampak to, v to se ne vtikam, morda je pod vprašajem tudi strokovnost. Ampak nekaj enostavno se je zgodilo, da je tako slaba realizacija oziroma tako veliko izpad pri črpanju evropskih, torej praktično edinih nepovratnih razvojnih sredstev. In če na to odgovornost, ne, ali pa neodgovorno delovanje državni zbor ne odreagira, potem enostavno odgovornosti ni več. In je dopuščena, dopušča se neodgovornost. Če grem tu zdaj korak naprej, potem mi praktično izgubljamo vrednote, ki bi jih tisti, ki vladajo, ki vladate, morali zagovarjati, kaj zagovarjati, udejanjati. In tukaj imamo mi, največje pomisleke v Novi Sloveniji. Če bo šlo tako naprej, bomo mi dejansko razgradili našo družbo. torej, računsko sodišče posebej opozarja proračunske postavke Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ker ker, računsko sodišče pogreša in ministrstvu nalaga vzpostaviti analitične evidence za vse obveznosti iz naslova socialnih transferjev, o tem smo mi pred dnevi že govorili. Socialna politika, ali pa politika socialnih transferjev, bolje rečeno, je takšna, da jo skoraj, da nihče ne razume, in ker je nihče ne razume, je to odmik od socialne države, in ker je to odmik od socialne države, je to odmik od drugega člena slovenske ustave. To so dejstva, številke o tem govorijo. Seveda bomo tudi v bodoče, ker smo usmerjeni seveda naprej najprej v naslednje leto, bomo seveda morali zagotoviti blizu oziroma nekaj čez tri pa pol milijarde evrov za servisiranje dolga centralne države. Tukaj večkrat slišim eno zavajanje, češ: "Javni dolg smo znižali, zdaj je samo štiriinšestdeset ali šestinsedemdeset procentov BDP-ja." Jaz nikoli nisem vzel kredita, ker bi s procenti odplačeval. Kredit je treba odplačevati v evrih in mene tukaj procenti pravzaprav ne brigajo, ker za dvig BDP-ja, za dvig bruto domačega produkta so, to vemo vsi, izključno zaslužni vsi tisti, ki so v podjetjih - ne bom rekel gospodarstveniki, ker bo morda kdo skočil zaradi tega. Gospodarstvo je tisto, ki je potegnilo to, ta, ta, ta, to gospodarsko rast, naprej, torej delodajalci in delojemalci, da se razume, da sem zelo natančen. In je treba zelo jasno povedati, da je na dan tridesetega septembra letošnjega leta dolg centralne države bil še vedno devetindvajset milijard in dvesto petinšestdeset milijonov. Fantastična številka in to nas bo še nekaj časa bremenilo. Zato je tako zelo pomembno, da tista nepovratna sredstva, ki jih imamo na razpolago v evropski blagajni, če hočete, ki je tudi naša blagajna, da tista sredstva res do zadnjega centa tudi, izkoristimo. Mi smo predlagali neke ukrepe v prejšnjem mandatu - žal smo bili preslišani no, zdaj pa smo tam, kjer smo. Hvala lepa.